Denn solange eben kein technisch neutraler Ansatz gewählt wird, solange CO 2 ganz reduziert gemessen wird, würde und wird ein Atomkraftwerk aus Frankreich und aus anderen Ländern hervorragend abschneiden und kaum besteuert werden. Das ist aber natürlich vollkommen falsch. Denn wenn wir tatsächlich den CO 2 Ausstoß der produzierten Energieeinheit betrachten, sind Atomkraftwerke keineswegs so CO 2 freundlich wie eben diese Lobby es sehr gezielt darstellt. Vergleichszahlen durch die vorgelagerten und nachgelagerten Prozesse bei der Urangewinnung, bei der Wiederaufbereitung von Brennstäben zeigen, dass Atomkraftwerke mit Uran aus Russland auf etwa 65 Gramm pro Kilowattstunde Kohlendioxid kommen und damit weit hinter den jetzt von uns allen so propagierten, regenerierbaren Energien liegen, ob das die Wasserkraft ist oder Windparks. Wenn wir jetzt diesem Bericht so zustimmen, kaufen wir die Katze im Sack, und zwar ganz bewusst.

Und damit steuern wir jetzt mit diesem Lulling Bericht, von einer Person, die sich ganz klar zu einer sehr breiten Nutzung der Atomkraft bekennt, wieder zurück in eine strahlende Vergangenheit statt in eine vernünftige Zukunft.